breytingu á þrennum lögum það eru lög um staðgreiðslu opinberra gjalda lög um tryggingagjald og lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða tilefni þessa frumvarps er dómur hæstaréttar í máli gegn íslenska ríkinu sem kveðinn var upp þann tuttugasta september síðastliðinn þar komst rétturinn að þeirri niðurstöðu að áfrýjandi útibú erlends fyrirtækis sem stundar starfsemi hér á landi og notar sér starfsmenn sem ráðnir hafa verið af erlendum starfsmannaleigum og síðan leigðir hingað til lands teljist vera vinnuveitandi hinna útlögðu starfsmanna og starfsmennirnir því skattskyldir hér á landi samanber ákvæði tekjuskattslaga um takmarkaða skattskyldu við mat á því hver teldist vinnuveitandi í þessu tilviki leit hæstiréttur meðal annars til þess hvaða aðili átti rétt til verksins sem til verður við vinnuna og beri áhættu og ábyrgð á því við alþjóðlega útleigu á vinnuafli séu þessar heimildir almennt hjá þeim sem unnið er fyrir er þessi niðurstaða í fullu samræmi við þá úrskurði sem skattyfirvöld hafa fellt varðandi þetta atriði hæstiréttur komst einnig að þeirri niðurstöðu að á hinn bóginn væri skyldan til að standa skil á staðgreiðslu samkvæmt lögum númer fjörutíu og fimm nítján hundruð áttatíu og sjö um staðgreiðslu opinberra gjalda lögð á launagreiðanda eða þann sem annast milligöngu á launagreiðslum og væri hugtakið launagreiðandi þrengra hugtak en hugtakið vinnuveitandi og ekki eins margþætt fyrir lægi að við breytingar sem gerðar hefðu verið á tekjuskattslögum árið nítján hundruð níutíu og fimm hefði verið uppi ráðagerð um að það skyldi vera notandi þjónustunnar en ekki starfsmannaleigan sem teldist launagreiðandi og væri þar með skyldugur til þess að standa skil á staðgreiðslu vegna erlendra útleigðra starfsmanna hér á landi þessari ráðagerð hafi hins vegar ekki verið fylgt eftir með breytingu á lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda geti ummæli í greinargerð með frumvarpi til breytinga á öðrum lögum en þeim sem gilda um staðgreiðslu opinberra gjalda ekki verið viðhlítandi grundvöllur til að leggja á notendur þjónustu starfsmannaleigna skyldu til staðgreiðsluskila af launum útleigðra starfsmanna þurfi til þess skýra heimild í lögum samkvæmt þessu taldi hæstiréttur að það væru hinar erlendu starfsmannaleigur en ekki aðilinn sem nýtti starfskrafta þeirra hér á landi sem almennt teldust launagreiðendur umræddra útleigðra starfsmanna og bæri notanda þjónustunnar því almennt ekki skylda til þess að standa skil á staðgreiðslu vegna launa þessara starfsmanna

framkvæmd að það skuli vera notandi þjónustunnar en ekki starfsmannaleigan sem teljist launagreiðandi á grundvelli samninga um útleigu á vinnuafli hafi starfsmannaleigan ekki skattalegt heimilisfesti hér á landi einnig eru lagðar til breytingar á lögum um tryggingagjald og lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða til að taka af öll tvímæli um það hver sé launagreiðandi við umræddar kringumstæður frú forseti ég legg til að frumvarpi þessu verði vísað til háttvirtrar efnahags og skattanefndar og til annarrar umræðu að aflokinni þessari umræðu